En el País Vasco, muchas veces, además de la agresión terrorista, las víctimas han sufrido después el desprecio o el silencio. Y es por eso que se ha ido produciendo un movimiento de reivindicación de las víctimas que requiere, creo, una política para las víctimas del terrorismo.

En primer lugar, la política de víctimas requiere el acompañamiento público, el reconocimiento y el apoyo social a las víctimas. En segundo lugar, una rápida y efectiva compensación de los daños. En tercer lugar, un tratamiento igual a todas las víctimas. En cuarto lugar, un consenso político y social sobre las medidas que se instrumentan para las víctimas del terrorismo. En quinto lugar, una política de deslegitimación del discurso social y político de los violentos. En sexto lugar, un castigo ejemplar a los culpables, con un acceso a la justicia, rápido y eficaz para las víctimas. En séptimo lugar, una educación y una pedagogía contra la violencia en la población. En octavo lugar, una garantía de no repetición para las víctimas de las agresiones sufridas, que también puede ocurrir. En noveno lugar, unas políticas de memoria para no olvidar a las víctimas. Y, por último, una política de reconciliación social para cerrar las heridas que provoca el terrorismo. Ese es el decálogo que yo le propongo para una política común para las víctimas del terrorismo.